Señor Presidente, es imposible seguir la votación a la velocidad a la que está usted leyendo las enmiendas, lo siento.